Agissez! Agissez maintenant! Faites en sorte, vous les décideurs politiques, de permettre que les prochaines générations puissent vivre heureuses dans un monde accueillant. Si nous voulons répondre aux besoins de la planète et préserver notre santé, si nous voulons réduire considérablement la pollution, nous devons prendre nos responsabilités et mettre le secteur des transports à contribution, comme les autres, comme tout le monde.

Si l'on veut, un jour, respecter les engagements de la COP21 pour sauver le climat et la planète, il est plus que temps d'en finir avec ce déséquilibre.

Le règlement va plus loin que la proposition de la Commission. Il engage pour la première fois l'Europe à réduire la pollution des camions sur nos routes et donc à améliorer la qualité de l'air c'est une victoire!

Elle montre que quand nous, les élus, écoutons les demandes, notamment celles de cette jeunesse qui fait grève chaque semaine pour sauver le climat, quand nous passons des belles paroles aux actes concrets, les choses peuvent bouger et dans le bon sens. Nous pouvons être fiers. Mais, attention le chemin est encore long.